háttvirtri efnahags og skattanefnd um frumvarp til laga um breyting á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm og fleiri lögum í þingskjalinu kemur fram hverjir komu á fund nefndarinnar og hvaða gesti hún fékk og eins er lýsing á frumvarpinu það var almenn samstaða hjá gestum nefndarinnar um breytingar frumvarpsins markmið þeirra væri að hagræða í stjórnsýslu tollframkvæmdar og koma ábyrgð á málaflokknum alfarið undir fjármálaráðuneytið nefndin ræddi rökin fyrir því að yfirstjórn tollamála væri færð til tollstjórans í reykjavík og var því til stuðnings vísað til

því gefnu að það væri álitið hagkvæmt og skynsamlegt á fundum nefndarinnar var undirstrikuð þörf fyrir náið samstarf löggæslu og tollgæslu og mikilvægi þess að tryggja virka miðlun upplýsinga milli þessara embætta samanber tólfta og fertugasta og fimmtu grein frumvarpsins nefndin tekur undir það sjónarmið nefndin fagnar sérstaklega fimmta tölulið áttundu greinar frumvarpsins og bendir á að hann er í samræmi við áherslur sem fram komu í áliti nefndarinnar frá fjórða desember tvö þúsund og sjö á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi nefndin vill taka af tvímæli um að tollstjóri annist lögskráningu í umdæmi sýslumannsins í keflavík og leggur til breytingu þess efnis nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem getið er um í nefndarálitinu háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson og katrín jakobsdóttir gera fyrirvara við álitið háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson með fyrirvara bjarni benediktsson gunnar svavarsson birkir j jónsson lúðvík bergvinsson katrín jakobsdóttir með fyrirvara og rósa guðbjartsdóttir